Panie Przewodniczący! Wprowadzane zmiany do dyrektywy o delegowaniu pracowników mają bardzo istotne znaczenie. Chciałabym ze swojej strony skupić się przede wszystkim na ułatwieniach w delegowaniu pracowników jako instrumencie skutecznej walki z bezrobociem. Raporty na temat bezrobocia podkreślają, że w Europie mamy nieobsadzone miejsca pracy, ale są one bardzo nierównomiernie usytuowane geograficznie, tzn. w niektórych regionach Unii Europejskiej wciąż jest niedobór pracowników, zaś w innych bezrobocie jest bardzo wysokie i trudno jest utworzyć tam nowe miejsca pracy.

Dlatego ważne jest, aby zmiany wprowadzone do tej dyrektywy wprowadzały środki, które z jednej strony będą chroniły delegowanych pracowników, zaś z drugiej strony będą proporcjonalne i niedyskryminacyjne, tak aby nie tworzyły obciążeń administracyjnych i nie ograniczały potencjału przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, w zakresie tworzenia miejsc pracy. Dostęp do informacji na temat wymogów i zasad związanych z delegowaniem pracowników powinien być zapewniony przez każde państwo członkowskie poprzez oficjalną krajową stronę internetową. Podkreślić należy również, że organy kontrolne państw członkowskich mają do spełnienia ważną rolę, gdyż to one muszą stać na straży przestrzegania minimalnych warunków zatrudnienia, aby w ten sposób kontrolować potencjalnie nielegalne zatrudnienie. Potrzebujemy tych zmian, które zostały zawarte w dyrektywie o delegowaniu pracowników, dlatego apeluję o odrzucenie poprawek i przyjęcie porozumienia, które zostało przyjęte również przez Komisję Zatrudnienia 18 marca, a odnosząc się do wypowiedzi pani van der Kammen może po prostu ci murarze z państw Europy Wschodniej po prostu są lepsi od murarzy holenderskich.